Tisztelt Elnök úr! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Roberta Metsolának a konstruktív és nyitott együttműködést, ami nélkül ezt a javaslatot soha nem tudtuk volna előkészíteni. Ugyancsak köszönöm Avramopulosz biztos úrnak és munkatársainak a kitartó támogatást. Amikor 2015 ben váratlanul és drámai módon megnőtt az Európába érkező menekültek száma, fontos és sürgető feladattá vált az európai határok védelmének a biztosítása. Ennek jegyében született meg 2016 ban az új Frontex törvényjavaslat. A mostani jelentés ennek a törvénynek a továbbfejlesztése. A jelenlegi javaslat az eddigieknél tágabb hatáskörrel ruházza fel az ügynökséget, jelentősebb anyagi támogatást, több szakembert biztosít feladatai ellátásához. Számomra és frakcióm számára különösen fontos volt a tárgyalások során annak biztosítása, hogy a Frontexnek továbbra is egyik alapvető feladata marad a tengeren hánykolódó menekültek megmentése. Erről a humanitárius kötelességről az ügynökség soha, semmilyen körülmények között nem mondhat le. Nem engedhetjük meg, hogy szélsőjobboldali kormányok és miniszterek önző politikai haszonlesésből emberek életével játsszanak. Ugyanakkor a jelenlegi javaslat a korábbinál lényegesen nagyobb hatáskört biztosít az Ügynökségnek a jogerősen elutasított menekültkérők hazájukba való visszaszállításában. Ez azonban csak az Európai Unió területén levő menekültekre vonatkozhat, az ügynökségnek nincs sem politikai, sem jogi lehetősége részt venni olyan akciókban, amelyek harmadik országból harmadik országba szállítják vissza az elutasított menekülteket. Morális szempontból is fontos lépésnek tartom, hogy a jelentés erős mértékben megerősíti az ügynökség elkötelezettséget a menekültek emberi jogai, az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett. Végül rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy miközben jogos erőfeszítéseket tettünk az európai határok védelme érdekében, a Tanács képtelen volt egyezségre jutni a közös európai menekültügyi rendszer ügyében. Politikai szűklátókörűség és egoizmus akadályozta meg a dublini rendszer reformját, vagy éppen a menekültügyi ügynökség 2017 nyara óta meglévő előzetes megállapodásának az elfogadását. Bármennyire is fontos a határok védelme, ez önmagában nem elég, szükség van egy tágabb körű, a tagállamok szolidaritására épülő, a menekültek társadalmi integrációját is figyelembe vevő új rendeletre, és ez már a következő Parlament feladata lesz.